aportado. Por eso, este instrumento, Frontex, no ha servido para dar respuesta a esta crisis humanitaria, a pesar de que la situación dura ya muchos meses y todavía va a durar. Es evidente que reforzar la dimensión operativa, reforzar la dimensión humanitaria y establecer un mayor índice de comunitarización para este instrumento puede ser bienintencionado. Pero no va a ser suficiente, desgraciadamente, para todos los acontecimientos que estamos viviendo. Y no voy a poner sobre la mesa, en este debate, lo que está ocurriendo y estamos viendo todos los días en televisión. Esta tragedia tiene una respuesta, necesita una respuesta más fuerte por parte de la Unión Europea y no habrá un buen sistema mientras estos países no consoliden su democracia y no se establezca un clima de cooperación con estos terceros países. Generar confianza es mucho más eficaz que continuar con nuestra Europa fortaleza, pero es evidente que esto va a tardar. Mientras tanto, durante ese período, tenemos que buscar respuestas que sean más eficaces y que estén mucho más a la altura de lo que son nuestros valores.